El actual presidente de Túnez, Béji Caïd Essebsi, nos dijo a una delegación de este Parlamento —en la que también estaba el ponente— que no hubo una Primavera Árabe, que eso ha sido un invento de los periodistas occidentales.

Y es cierto, porque Túnez es el único país de la zona donde se ha dado una revolución popular contra un dictador y donde se han creado unas frágiles estructuras de democracia, que pueden estabilizarse o no. Y ahí Europa tiene muchísimo que decir. Debe implicarse muchísimo más, no solo financieramente sino políticamente. Debe mirar mucho más hacia el sur y ayudar a eliminar esos puntos negros que están lastrando el proceso tunecino. Ya lo han comentado algunos de mis colegas las restricciones a la libertad de expresión, la legislación contra los grupos LGTBI, las leyes de excepción. Y para eso, nuestros acuerdos comerciales con Túnez deben priorizar el beneficio mutuo y tener en cuenta que allí tenemos un grandísimo aliado la sociedad civil. Deben, además, ayudar a aquel país en cuestiones tan básicas para su economía como el desarrollo de energías renovables y la lucha contra la desertización. Y, además, Túnez necesita recuperar, que le ayudemos a recuperar el dinero que el dictador Ben Ali robó y que todavía está oculto en Europa.

Una oportunidad única para que el Mediterráneo vuelva a ser un mar de encuentro y no ese cementerio en el que se está convirtiendo.